herra forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer sex

sem háttvirtur menntamálanefnd alþingis flytur

sem lagt verði á einstaklinga og lögaðila fyrsta janúar tvö þúsund og níu frá sama tíma fellur brott innheimta afnotagjalds samkvæmt ákvæði til bráðabirgða fimm í lögum um ríkisútvarpið o h f var við það miðað að við þetta tímamark yrði fjárhæð gjaldsins endurskoðuð ljóst er hins vegar að ákveðin vandkvæði eru á innheimtu gjaldsins og ráðstöfun þess til félagsins þykir því rétt að leggja til að gjaldið renni í ríkissjóð í samræmi við þessa framsetningu er lagt til að heiti greinarinnar verði breytt til samræmis við aðra og þriðja tölulið fyrstu málsgrein elleftu grein laganna þar sem talað er um tekjur félagsins í c lið fyrstu grein frumvarpsins er lagt til að fjárhæð gjalds samkvæmt fyrsta tölulið

og lagt til grundvallar að allir gjaldendur sem féllu undir lögin stæðu skil á gjaldinu í frumvarpinu var jafnframt tekið fram að eðlilegt væri að fjárhæð gjaldsins yrði endurskoðuð þegar nær drægi breytingu á tekjustofnum ríkisútvarpsins o h f úr afnotagjaldi í sérstakt útvarpsgjald samkvæmt fyrsta tölulið fyrstu málsgrein elleftu grein laganna þá var því sjónarmiði lýst að haga bæri álagningu gjaldsins þannig að hvert heimili með tvo einstaklinga sem greiða mundu gjaldið yrði nokkurn veginn jafnsett eftir upptöku gjaldsins við það er miðað að þeir einstaklingar sem greiða í framkvæmdasjóð aldraðra greiði útvarpsgjaldið svo og þeir lögaðilar sem eru skattskyldir og bera sjálfstæða skattaðild undanskilin álagningu gjaldsins eru dánarbú þrotabú og ýmsir lögaðilar svo sem stofnanir í eigu ríkis og sveitarfélaga félagasamtök og sjálfseignarstofnanir sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni

undanþegnir gjaldinu voru einstaklingar með tekjuskattstofn undir einni milljón áttatíu þúsund sextíu og sjö krónur þar með taldir námsmenn sextán ára og eldri undir þeim tekjumörkum samkvæmt upplýsingum ríkisskattstjóra voru lögaðilar á skrá í október síðastliðinn fjörutíu og eitt þúsund hundrað níutíu og átta af þeim

fjöldi lögaðila sem greiddi opinber gjöld í október síðastliðinn var tuttugu og fjögur þúsund fjögur hundruð og níu með hliðsjón af framansögðu og að teknu tilliti til þess að atvinnu og tekjuhorfur þykja óvissar nú um stundir þykir varlegt að áætla að greiðendur gjaldsins verði um tvö hundruð og fimm þúsund á árinu tvö þúsund og níu en vitanlega ríkir nokkur óvissa um þann fjölda með því að láta gjaldið renna í ríkissjóð er aukin vissa í rekstri ríkisútvarpsins o h f en ríkissjóður mun bera áhættuna af óvissu um fjölda greiðenda sem félagið hefði ella borið árleg greiðsluskylda afnotagjalds samkvæmt tólftu grein laga númer hundrað tuttugu og tvö tvö þúsund um útvarpsgjald og innheimtu þess nemur nú

taki mið af því sjónarmiði sem áður er lýst að haga beri álagningu gjaldsins þannig að heimili með tvo einstaklinga sem greiða mundu gjaldið verði því næst sem jafnsett eftir upptöku gjaldsins samkvæmt þessu yrði gjaldið sautján þúsund tvö hundruð krónur sem felur í sér rétt um átján prósent hækkun heildartekna ríkisútvarpsins o h f frá gildandi lögum tekjuaukning félagsins stafar að mestu af því að lögaðilar með sjálfstæða skattaðild greiða gjaldið nú en greiddu það ekki áður rétt er að benda á að upptaka gjaldsins snertir gjaldendur með ólíkum hætti eftir því annars vegar hve margir deildu greiðslum afnotagjalds og hins vegar hvernig álagningin varðar einstaklinga og lögaðila þannig munu sumir verða undanþegnir gjaldinu og greiðslur þeirra sem eru einir í heimili munu í flestum tilvikum lækka í greinargerð með frumvarpinu

tekjur ég ætla ekki að fara nákvæmlega út í það en vil þó segja að hæstvirtur menntamálaráðherra lagði fram á þingi frumvarp til laga um ríkisútvarpið o h f það frumvarp varðaði bæði tekjur ríkisútvarpsins en mælti einnig fyrir um reglur hvað varðar heimildir ríkisútvarpsins til þess að afla sér tekna með sölu auglýsinga eins og áður segir flytur háttvirtur menntamálanefnd þetta frumvarp

en auglýsingamálin og aðrir hlutir eru lagðir til hliðar nefndin telur að við þessar aðstæður sé eingöngu rétt að afgreiða þann þátt sem varðar tekjustofna ríkisútvarpsins o h f en í frumvarpinu er gert ráð fyrir að tekið verði upp sérstakt gjald sem leggst á einstaklinga og lögaðila þó skal tekið fram að meðal þeirra flokka sem skipa menntamálanefnd eru skiptar skoðanir um innheimtu gjaldsins og rekstrarform ríkisútvarpsins o h f enn fremur ítrekar nefndin og flutningsmenn frumvarpsins að hér er einungis um tímabundna ráðstöfun að ræða varðandi fjárhæð gjaldsins og önnur atriði frumvarpsins og þá frumvarp til laga um breytingu á lögum um ríkisútvarpið o h f sem lagt var fram á þessu þingi á þingskjali tvö hundruð níutíu og fimm tvö hundruð og átjándu mál en það er það frumvarp sem ég vék að hér áðan ég vil taka það sérstaklega fram að menntamálanefnd áréttar að þó svo að reglur sem varða takmörkun ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði séu ekki afgreiddar að svo stöddu samanber áðurnefnt frumvarp þá verða þær áfram til meðferðar hjá menntamálanefnd

að sá starfshópur sem starfað hefur á vegum menntamálaráðherra og fjallað hefur um stöðuna á íslenskum fjölmiðlamarkaði útfæri tillögur um takmörkun ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði tillögur sem mundu bæði ná til auglýsinga í útvarpi og í sjónvarpi en frumvarp menntamálaráðherra varðaði einungis auglýsingar í sjónvarpi samhliða þessu leggi starfshópurinn fram tillögur um reglur að eignarhaldi á fjölmiðlum við leggjum til að þessar tillögur skuli liggja fyrir eigi síðar en fimmtánda febrúar tvö þúsund og níu sem þýðir að starfshópurinn þarf auðvitað að hafa mjög hraðar hendur til þess að koma tillögunum fram við teljum það nauðsynlegt til þess að þeir aðilar sem starfa á fjölmiðlamarkaði sjái til lands og viti hvað framtíðin muni bera í skauti sér ég hef verið að fjalla um fjölmiðlamál hér á alþingi meira og minna síðan tvö þúsund og fjögur þegar umdeilt fjölmiðlafrumvarp var lagt fram og ég get bara sagt það að í þessum fjölmiðlamálum er búið að velta við öllum steinum það er búið að skrifa allar þær skýrslur sem hægt er að skrifa um þetta það liggja fyrir allar niðurstöður og tillögur varðandi eignarhald auglýsingar og alla aðra þætti sem varða fjölmiðlana verkefni okkar núna er að tína til þær reglur sem við teljum og erum sammála um að eigi að ríkja og gilda um fjölmiðlana og keyra þær inn í þingið og ljúka þeirri óvissu sem hefur ríkt um þessi mál að lokum vil ég svo nefna að við umfjöllun um málið í nefndinni kom til tals sá möguleiki að lögfesta ákvæði sem kvæði á um bann við því að ríkisútvarpið afli sér auglýsingatekna að eigin frumkvæði við teljum ekki ástæðu til þess að kveða á um slíka bannreglu að sinni en viljum beina þeim tilmælum til ríkisútvarpsins að ganga hóflega fram þar til þessi mál og þessar tillögur hafa verið afgreiddar frá alþingi það þarf ekkert að draga fjöður yfir að það er ástæða fyrir því að nefndin hefur komið sér saman um að senda svona skilaboð til ríkisútvarpsins og þá fyrst og fremst stjórnenda ríkisútvarpsins og þeirra sem hafa með auglýsingasölu að gera vegna þess að við vinnslu málsins fyrir nefndinni höfum við fengið mjög margar ábendingar um það sem meðal annars liggja fyrir í áliti samkeppniseftirlitsins að auglýsingadeild ríkisútvarpsins hafi eins og orðað hefur verið verið býsna skelegg við sölu á auglýsingum upp á síðkastið nefndin beinir því þeim skilaboðum til stjórnenda ríkisútvarpsins og þeirra sem halda um auglýsingasölumál hjá því fyrirtæki að þeir haldi nú að sér höndum þar til þær reglur sem ég hef hér vikið að hafa verið færðar í lög og lögfestar ég vil að lokum herra forseti nota tækifærið og þakka nefndarmönnum í menntamálanefnd fyrir samstarfið og fyrir það að vilja standa saman að því að afgreiða þetta mál með þessum hætti ég tel að nefndarmenn allir sem einn úr hvaða flokki sem er hafi tekið málefnalega á þessu máli og saman komumst við að þeirri niðurstöðu að rétt væri að afgreiða málið með þessum hætti þrátt fyrir eins og ég sagði áðan að ágreiningur sé milli nefndarmanna um þá leið sem hér er farin varðandi gjaldtöku og að ágreiningur sé milli nefndarmanna um hvort hlutafélagaformið sé æskilegast á ríkisútvarpinu eða ekki sem formaður nefndarinnar vil ég þakka nefndarmönnum kærlega fyrir samstarfið og velviljann að þessu leyti herra forseti ég legg til að málið fari til annarrar umræðu að lokinni þessari umræðu en gangi ekki til nefndar þar sem nefndin sjálf flytur þetta frumvarp og ég tel mig hafa umboð nefndarmanna til þess að lýsa því yfir að nefndin telur